Gospođo predsjedateljice, Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je u svrhu unapređivanja instrumenata Europske unije kako bi se pomoglo radnicima koji su postali višak, a kasnije je proširen i na zbrinjavanje tehnološkog viška zbog posljedica strukturalnih promjena i globalne gospodarske financijske krize. S obzirom da je Hrvatska kao i ostale europske zemlje zahvaćena gospodarskom krizom, ovaj fond pruža nove mogućnosti, međusobnu suradnju i komunikaciju nadležnih ustanova. Stoga je izrazito važno ustrajati na ovoj inicijativi u svrhu zajedničkog rješavanja ovog problema. Osim generalnog pristupa i pomoći u zbrinjavanju radnika, smatram da je prijeko potreban i individualan pristup u svrhu razumijevanja potreba svakog pojedinca i mogućnost prekvalifikacije.

Zato želim podržati ovu inicijativu i zalažem se za provedbu mjera od samog primitka zahtjeva, konzultacija s radnicima u svrhu poznavanja, ohrabrenja i pružanja na uvid mjera koje ovaj fond omogućava.